Je remercie également la Présidence et la ministre Lucinda Creighton, pour ce qu'elle vient de dire et qui, évidemment, va dans le même sens elle l'a rappelé à plusieurs reprises que les efforts et les actions de la Commission, puisque cette lutte contre la fraude c'est le premier point que je voudrais évoquer

Elle est liée à la lutte contre la corruption, qui reste une des priorités stratégiques de la Commission.

Je commencerai en évoquant la lutte contre la fraude.

Notre proposition de réforme de l'Office européen de lutte antifraude a été entérinée au niveau politique avant Noël, et j'espère que cet accord, auquel vous avez contribué, pourra être formalisé rapidement. Nous avions besoin de cette nouvelle base juridique qui clarifiera les droits procéduraux des personnes concernées et renforcera la coopération entre l'OLAF, les autorités judiciaires nationales et les institutions de l'Union afin de mieux faire fonctionner encore l'OLAF, et ce, de manière indépendante. Deuxième chantier la directive sur la protection pénale des intérêts financiers de l'Union. La Commission a adopté, en juillet 2012, cette proposition de directive pour la protection pénale des intérêts financiers de l'Union. Cette directive devrait préciser, harmoniser et renforcer la législation pénale des États membres punissant les infractions liées au budget de l'Union. Pourquoi cette directive est elle nécessaire? Parce que les États membres ne protègent pas, tous, les deniers publics européens de la même manière et que ces disparités ont des conséquences importantes.

Pour remédier à ces écarts, qui sont trop importants, la proposition de directive établit, si vous le voulez bien, une définition commune de la fraude et des infractions liées à la fraude, prévoit des sanctions minimales pour ces infractions et vise à étendre les délais de prescription. En effet, les enquêtes transfrontières sont complexes et longues, et les enquêteurs ont besoin de temps pour porter ces affaires devant les tribunaux.

Voilà pourquoi, sur ce sujet précisément, nous avons également besoin d'un soutien clair et déterminé du Parlement européen. Troisième sujet le Parquet européen. Nous devons aller plus loin. C'est un sujet ancien.

Il contribuera efficacement nous le pensons à ce que l'argent public ne nourrisse pas l'économie parallèle ou souterraine. Quatrième point la stratégie antifraude, que nous avons mise en œuvre. Évidemment, la Commission ne compte pas uniquement sur les États membres. Elle a présenté, en juin 2011, une stratégie antifraude afin, notamment, de mieux sensibiliser son propre personnel aux risques et d'améliorer les outils internes. Je voudrais évoquer maintenant, Mesdames et Messieurs les députés, les activités de la Commission européenne dans le domaine de la lutte contre la corruption. L'OLAF coopère, étroitement, avec les autres services de la Commission, en vue de la mise en place du mécanisme de suivi de la lutte anticorruption au sein de l'Union européenne, qui a été annoncée en juin 2011, dans la communication que nous avons présentée, relative à la lutte contre la corruption dans toute l'Union européenne. La direction générale des affaires intérieures, qui est chef de file pour cette initiative, travaille sous la supervision de ma collègue, Cecilia Malmström. La Commission a mis en place un groupe d'experts chargé de fournir des conseils sur les paramètres généraux du mécanisme de suivi. Par ailleurs, un réseau de correspondants nationaux a été établi, qui complète et met à jour les informations provenant de sources très variées, qu'il s'agisse des mécanismes d'évaluation existants, des autorités publiques, des experts, des chercheurs indépendants ou des organisations non gouvernementales et de la société civile. Chaque rapport sur la lutte contre la corruption se concentrera sur un certain nombre de questions transversales, qui présentent un intérêt particulier pour l'Union européenne, ainsi que sur certains aspects propres à chaque État membre, qui seront mis en évidence dans des analyses pays par pays. Le rapport comportera, donc, des recommandations transversales ainsi que des recommandations pour chacun des pays. Si ces recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes pour les États membres de l'Union, les suites qui y seront données feront, elles, l'objet d'un suivi dans les rapports ultérieurs. Le premier rapport sera publié pendant l'été qui vient et concernera probablement nous y travaillons la corruption dans le cadre des marchés publics. À cet égard, nous travaillons à un projet pilote, à la demande du Parlement européen. L'objectif principal est de mettre au point une méthode permettant de mesurer les coûts provoqués par la corruption dans les marchés publics. Il faut mettre en lumière les indicateurs de la corruption, les meilleures pratiques dans l'application de la législation sur les marchés publics, dont j'ai, par ailleurs, comme commissaire au marché intérieur, la responsabilité. Il convient, en outre, de définir des critères de référence et de formuler des recommandations utiles, opérationnelles, pour les États membres. Nous nous trouvons, actuellement, dans la toute dernière étape de préparation de ce projet. La méthode a été élaborée, elle est actuellement en cours de test dans huit États membres, pour cinq secteurs économiques sélectionnés, sur lesquels nous dépensons la plupart des Fonds structurels de l'Union. Les résultats de l'étude devraient contribuer à mieux protéger les intérêts financiers de l'Union et permettre de développer, à l'avenir, des politiques efficaces de lutte contre la corruption, au niveau national et au niveau de l'Union. Voilà les observations que je voulais vous faire sur ce sujet important, au nom de la Commission européenne.